Hvala lepa za besedo, gospa podpredsednica. Kolegice in kolegi! Jaz bom začel tako. V bistvu se bom kar strinjal s tem, da ste v SDS-u v tej hiši med, najbolj izkušenimi, ste pa tudi z vsemi žavbami namazane, ne, in to smo videli, že večkrat. Lahko razberemo s tega konteksta marsikaj, morda tudi z vidika nekega političnega preživetja, da je zelo pomembno, da imaš v lasti kkšno medijsko hišo, kakšno televizijo, kakšen časopis, pa potem lažje tudi pošiljati, svoja politična in druga sporočila, v, v sistem. To sigurno, pomaga. Če se pa osredotočim na, na današnjo tematiko pa tudi to, kar sem zdaj omenil, ni nepomembno pri današnji tematiki, ker je neka, neka splošna zadeva, torej, ta predlog zakona o spremembah Zakona o dohodnini, se na neki način dotika tudi, nedavnega dviga minimalne plače, ne. In v osnovi s, s tem ukrepom, ki smo ga dosegli, torej z dvigom minimalne plače ni, prav nič narobe, ampak ko se lotevamo neke take zakonodaje, ki tudi sistemsko vpliva na številne akte, številne, zakone, moramo biti zelo previdni, ker se to predvsem odrazi v številnih vidikih, ne. Ine, če se osredotočimo na to, torej odpiramo neke potrebe, neko cel celo vrsto, cel niz, nekih potreb, sledi vrsta nekih, verižnih reakcij in potem tudi pritiskov na usklajevanje, če neki zakonodajni akt, če neki predlog ni dovolj dobro premišljen, in jaz mislim, da imamo na mizi ravno en en tak, predlog, ki naslavlja problematiko na eni strani, torej na strani, če gledamo z vidika države in njenih prihodkov, če gledamo, z vidika državljana, njegovih prihodkov, ne. Torej, državo v tem smislu, dobi v blagajno nekaj manj kot štiristo milijonov manj po predlogu, ki ga imamo na mizi. Zdaj, s takimi predlogi osnovi ni nič narobe, ampak moramo vedeti, kako bomo to razliko teh štiristo milijonov na drugi strani bodisi nadoknadili in bodisi z nekimi drugimi ukrepi dosegli to, da do teh štiristo milijonov stroškov ne bo prišlo. Zdaj, če, razmišljamo malo bolj široko, lahko pogledamo in recimo znižanje stopenj v vseh dohodninskih razredih predlagamo namesto dve odstotni točki tako predlagamo triodstotno, znižanje ali pa štiriodstotno ali pa več, potem lahko namesto zvišanja splošne dohodninske olajšave na štiri tisoč evrov ta znesek spet spremenimo, pa potem zvišanje mi dohodninskih razredov za dva tisoč je lahko ta znesek spet, drugačen, pa, usklajevanje davčnih osnov in neto letne davčne osnove z indeks ocen življenjskih potrebščin. V bistvu ta indeksacija, se mi zdi še neki mehanizem, ki je najbolj, najbolj korekten in najbolj najbolj odziva, odseva, realnost v nekem trenutku v našem gospodarstvu. Ko govorimo o višanju plač kot takih, zdaj lahko uberemo dve poti. Na, na eni strani lahko, razbremenjujemo davčne mehanizme ali pa bolj obremenimo delodajalce, torej, da morajo delodajalci, z nekim stimulusom bolje plačati, svoje zaposlene. To se da narediti preprosto z nekim zakonodajnim ukrepom. Jaz mislim, da je tista najbolj smiselna in primerna rešitev ena kombinacija obojega, torej iskanje nekega, ravnotežja v tem smislu, kar pa ne more iti mimo, socialnega dialoga kot takega in obžalujem, da smo ga tudi nedavno nekoliko, preskočili, kar, kar je škoda, ne. Rečeno, pri višanju plač se najbolj ta, ta ukrep, torej višanje plač najlepše izkazuje ravno z indeksacijo. Torej, kadar se višajo, cene življenjskih stroškov bi temu primerno morale, tudi sledite, slediti plače. Na drugi strani pa bi morali kot država, to bi bila predvsem neka, neka utež, na strani gospodarstva, imeti neki, splošno dogovorjen, srednjeročni načrt dviga, minimalne, ali pa povprečne plače, kjer bi lahko tudi gospodarstvo vedelo, kaj ga čaka čez eno leto, čez tri leta, čez pet let, in bi se temu primerno, prilagodilo in lahko tudi ustrezno, odzivalo, temu prilagajalo, svoje izdatke, investicije in vse ostale korake, ki, so odvisni od, tudi od plače kot enega od, stroškov pri, njihovem delu. Torej, same številke o razmerjih o tem, koliko od, recimo, dviga minimalne plače pripade, delavcu, koliko, pripade državi, je. Jaz ga vidim predvsem kot eno opozorilo, da kadar pripravljamo neke zakonodajne predloge, da jih zelo dobro in temeljito premislimo, predvsem pa z zakoni nikakor, ne na vrat na nos ne hitimo, ker utegnejo potem taki zakoni imeti še neke skrite, učinke, ki jih potem moramo, odpravljati ali pa blažiti na na kak drug način in to predstavlja predvsem motnje v sistemu in končni fazi tudi nezadovoljstvo pri naših državljankah in državljanih, pa vseh tistih službah, ki opravljajo neko neko javno storitev, neki javni servis. Zdaj, ta predlog, ki ga imamo na mizi, kot sem že dejal, je še eden v nizu tistih zakonov, ki imajo obsežne javnofinančne učinke, in to ne govorimo o kakšnem milijonu, dveh, ampak kot sem že rekel, o stotinah milijonov. Konkretno tristo devetdeset, milijonov, kar ni ravno malo. na žalost pa je ta predlog zakona šibek na tisti strani, ker ne pove, kako bomo to teh kako bi, ne, v kolikor bi ta zakon sprejeli, potem teh štiristo milijonov nekako nadoknali nadoknadili, bodisi dobili notri ali pa zmanjšali, neke stroške, na področju, države. Tri, gre za, ta predlog, predstavlja neki sistemski ukrep, ki bi bil dolgoročen. Torej, to ni enkratni finančni učinek, ampak je finančni učinek, ki se ponavlja iz leta v leto. In ravno zaradi tega je, previdnost, je potrebna toliko večja previdnost in je potrebno zadevo, premisliti, zdaj. Če bi ga samo sprejeli in rekli ja, pa ne naredili, nič, bi se to preprosto odrazilo v povečevanju, javnega doga, dolga. In tu se potem spet odpre tisto večno vprašanje, ali se zanašati na, politiko, ki je prociklična ali aciklična, jaz tega področja oziroma te tematike ne bi odpiral, ker smo jo že nič kolikokrat. Pa mislim, da sodi to bolj na kakšno ekonomsko, fakulteto. Fakulteto oziroma ... Zaključil bom pa, s na naslednji način. Zdaj, sama smer razmisleka niti ni tako zelo slaba, se mi pa zdi predlog, nepopoln in v tem smislu, nedodelan, zlasti na strani, izpada dohodkov in, predvsem se mi pa poraja vprašanje ali prihaja ob pravem času. Nekaj podobnega, zdaj gledano zelo široko, politično, ekonomsko, v teoretskem smislu, nečemu podobnemu, smo bili priča pred, krizo, ki je Slovenijo, Evropo oziroma svet doletela leta dva tisoč, devet in v, v nadaljevanju in, je tisti izpad dohodkov, zaradi tega, ker smo se odrekli določenim, davčnim prihodkom, zelo močno obremenil tudi proračun in predstavljal še dodatno, breme, dodatno težavo, in tudi, za voljo iskanja nekega ravnotežja in, večjih izdatkov za socialne storitve je, pognal našo javno zadolženost zelo visoko. Vsi omenjate tudi tudi v SDS-u, da je ekonomska situacija v tem trenutku nekoliko bolj negotova. Jaz verjamem, da se, take okoliščine, kot so se v preteklosti, ne bodo ponovile oziroma upam, da se ne bodo ponovile. Vseeno pa moramo biti dovolj skrbni in previdni. Zato, jaz takega predloga, kljub temu da ima tudi kakšen ukrep, ki oziroma rešitev, ki sploh ni slaba, v tem trenutku ne morem podpreti. Hvala lepa.